Już ponad trzydziestoletnia praktyka realizacji programu Mleko w szkole i sześcioletnia dotycząca programu Owoce w szkole dobitnie potwierdzają, że są to narzędzia skutecznie wpływające na nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży w Europie. Dlatego też inicjatywa Komisji z grudnia 2014 r., aby połączyć obydwa programy i realizować je według wspólnych ram prawnych i finansowych, zasługuje na zdecydowane wsparcie Parlamentu. Takie rozwiązanie upraszczające procedury przystąpienia i uczestnictwa w obydwu programach będzie bodźcem do zwiększenia liczby jego beneficjentów, to znaczy szkół, a tym samym wzrośnie ilość młodych ludzi korzystających z obydwu programów. Należy ponownie rozważyć zwiększenie ilości środków finansowych na program Mleko w szkole przynajmniej do podobnego poziomu finansowania, jaki ma program Owoce w szkole, czyli do kwoty 150 mln. euro rocznie. Delegacja polska w grupie EKR będzie głosowała za przyjęciem sprawozdania pana Tarabelli.